Ceea ce contează acum, însă, pentru recâștigarea credibilității piețelor este ca rezultatele acestui Consiliu European să fie implementate cât mai rapid, fără ezitare, și, în același timp, aș sublinia, astfel încât să începem să vedem

Progresele în îndeplinirea acestor programe vor da mult mai multă credibilitate Uniunii Europene în fața piețelor financiare. Sigur că cetățenii europeni vor fi cei care vor face în continuare sacrificii, pentru că mai multă disciplină bugetară va atrage inclusiv măsuri de reducere a deficitelor bugetare în statele membre ale Uniunii Europene. Doresc să atrag din nou atenția că, în timp ce cetățenii fac sacrificii, există firme care operează în Uniunea Europeană, dar au domiciliile în paradisuri fiscale și continuă să nu plătească impozite în statele membre ale Uniunii Europene. Rog Consiliul și Comisia Europeană să nu părăsească acest subiect să ajungem până într acolo încât firmele înregistrate în state membre care nu doresc să fie transparente și care sunt înregistrate cu profiturile în paradisurile fiscale să nu mai poată face operațiuni pe teritoriul statelor membre.